Aujourd'hui, le Parlement, qui est saisi pour avis, souhaite, au travers du rapport de Marianne Thyssen, vous donner en tout cas, c'est le souhait du PPE un signal fort pour encourager la Commission à poursuivre son action dans ce domaine. La mise en place d'une ACCIS au sein de l'Union européenne présente de nombreux avantages, tant pour les opérateurs économiques par l'élimination des obstacles fiscaux au sein du marché intérieur que pour les États membres en permettant une concurrence fiscale plus transparente et donc plus saine entre les États membres. Le rapport qui a été voté par la commission ECON et qui a été présenté par Mme Thyssen est excellent. Après de longues négociations et en trouvant une habile synthèse pour traiter au mieux un point très délicat, celui du caractère facultatif ou optionnel du système, elle propose et a obtenu un accord là dessus que le cheminement se fasse par étapes,

Je sais que la proposition ne reçoit pas un franc soutien de plusieurs États membres, soit en raison d'une opposition de principe, comme celle du Royaume Uni opposition à toute harmonisation fiscale soit en raison de craintes qui seraient suscitées par la mise en œuvre de ce dispositif. C'est le cas, par exemple, de la Pologne, des Pays Bas ou du Luxembourg. Il faut passer outre. Il est indispensable pour l'Union européenne que cette base consolidée, qui n'implique pas une harmonisation des taux, soit mise en place.